Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, bien sûr, je joins ma voix à toutes les félicitations qui sont données et je souhaite souligner le travail et l'excellente collaboration au sein de ce Parlement et rappeler aussi que, sans la volonté du Parlement, cette supervision n'aurait certainement pas eu les caractères européens qu'elle a aujourd'hui.

Nous trouverons, dans les jours qui viennent, grâce aux lumières de la Présidence belge, une solution satisfaisante sur les hedge funds et le private equity Je crois que nous devons, pour reprendre une image habituelle du commissaire, apporter, dans ce cadre qui vient d'être tracé, les briques qui feront que la réglementation financière sera intelligente et touchera tous les produits. Il ne s'agit pas de réguler pour le plaisir de réguler. Il s'agit de rechercher l'efficacité d'une régulation qui est destinée à limiter, autant que faire se peut, les risques inhérents au système financier. En terminant, je voudrais saluer David Wright, qui nous quitte et nous le regrettons. Nous espérons que, après tout le travail qu'il a fourni pour aider notre Parlement à obtenir des résultats, nous le retrouverons bientôt sur des chemins européens.